Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, za besedo! Spoštovani kolegice, kolegi, ministri! V Sloveniji se poleg zapiranja poslovalnic Nove Ljubljanske banke dogaja še precej bolj dramatičen proces, to je zapiranje poslovalnic Pošte Slovenije. Dramatičen zato, ker pri tem gre za bistveno bolj javno storitev, kot je to pri bančnih bankah, in poslovalnice Pošti Slovenije, izvajajo tudi bančne storitve. Večinoma se to dogaja seveda v marginalnih območjih. Tako marginalna območja ponovno izgubljajo na kvaliteti življenja in po moji oceni povsem po nepotrebnem. Tudi če greste danes v neko, na neko poštni urad, kaj tam vidite, preden sploh se začnete ukvarjati s poštnimi storitvami, vidite eno navadno "štacuno", z izdelki, ki s poštami in s poštnimi storitvami nimajo prav nobene zveze. Zato se mi zdi, da takšno ravnanje Pošte Slovenije, ki verjetno zaradi stremljenja po čim večjem dobičku, in je to edini kriterij, je takšno ravnanje Pošte Slovenije napačno. Naj navedem en primer. V mojem volilnem okraju obstaja neka občina Rečica ob Savinji, ki ni ravno žepna občina, ima dva tisoč tristo prebivalcev, od tega ima starejših od petinsedemdeset let, torej, dvesto štirideset in triindvajset oseb, starih nad devetdeset let. Seveda je to generacija ljudi, ki ni navajena na, današnjo digitalno družbo in je lokalno, čustveno, kulturno, - do zdaj pravi, dolgoletno - močno navezana neko pošto tam, a ne. In zdaj pride nekdo z idejo, da bi to pošto zaprl. S tem močno poseže noter v to lokalno okolje, kar se mi zdi povsem neprimerno. Zato ministra Počivalška sprašujem, ali ima namen država s takšno aktivnostjo nadaljevati tudi v bodoče. Naprej - mu predlagam, da se nemudoma skličejo deležniki. Ker ko sem malo poklical okrog potencialne deležnike, to je lokalna lokalna skupnost, potem Pošta Slovenije, AKOS, to je ta agencija, celo Ministrstvo za gospodarstvo - so rekli, da tudi sami pogrešajo takšnega skupnega sestanka. Zdaj, če ga težko organizirajo, smo ga pripravljeni organizirati tudi v državnem zboru in jih bomo poklicali vse skupaj, da se končno pogovorimo, kaj od pošte pričakujemo - ali zgolj štacuno ali kakovostno javno storitev. Zdaj, glede na to, da ministra tukaj ni, predlagam, da mi odgovori na naslednji seji državnega zbora. Hvala.